Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore di questa relazione perché credo fermamente che la maggior parte dei problemi che sta vivendo oggi l'Europa e la gran parte delle difficoltà europee siano superabili attraverso l'istruzione e la cultura. Il radicalismo religioso, l'intolleranza, la violenza e il populismo sono tutte situazioni di disagio che possono essere sconfitte da una forte cultura europea maturata nelle scuole, nelle università, nei centri culturali e di aggregazione. Non sono solo le scuole e gli insegnanti ad essere coinvolti.

L'Unione europea ha creato il passaporto delle competenze per dare sempre maggiore valore alle attività di volontariato e all'associazionismo. Soprattutto per chi non può proseguire gli studi, ogni esperienza positiva vissuta nell'ottica dell'impegno e della crescita è occasione di formazione che, se riconosciuta, porta alla possibilità di trovare un'occupazione. L'Unione europea deve sostenere in ogni modo la cultura, l'istruzione e la formazione per dare ai nostri ragazzi maggiori opportunità di crescere come cittadini europei e come professionisti in grado di competere alla pari.